Nous n'avons rien contre vous, Monsieur Vella, mais ce n'est pas vous qui êtes en charge de ces questions et c'est dommage que M.

Oui, liberté d'expression et d'association sont des libertés fondamentales et oui, le droit de manifester en est une des principales déclinaisons. Les entraves, la répression ne peuvent être générales et absolues, elles doivent respecter les principes de finalité, de nécessité, de proportionnalité.

Des dizaines de milliers de personnes défilent un peu partout en France